Señora presidenta, comisario Avramopoulos, estamos llegando al final de este mandato del Parlamento Europeo, tristemente caracterizado, de manera dramática, por la mal llamada crisis de los refugiados, que ha sido en realidad una crisis de confianza entre los Estados miembros y, sobre todo, de voluntad política de cumplir el Derecho europeo que ha sido adoptado por este Parlamento Europeo.